Din păcate, situația la care face referire dezbaterea de astăzi este departe de a fi una singulară, aceeași fermitate este necesară și în cazul pescuitului în Marea Neagră, mare în care gestionarea activităților de pescuit este dificilă din cauza faptului că numai două din cele șase țări care au ieșire la acest bazin sunt state membre ale Uniunii. Dialogul cu aceste state din afara Uniunii ar trebui să fie mai activ și mai ferm, acest dialog și rezultatele sale nu sunt motive de satisfacție. Nu pot să închei fără a semnala un studiu recent publicat, potrivit căruia China pescuiește de 12 ori mai mult pește decât declară la Organizația Națiunilor Unite. Faptul că cel mai mult pește este capturat în apele din jurul continentului african nu este o consolare pentru Europa. Degeaba ne propunem să exploatăm mările și oceanele într un mod sănătos, dacă alte state nu sunt animate de aceleași intenții și dispuse la aceleași sacrificii.